Questa è la realtà che fa cadere la maschera del finto buonismo della sinistra. Non esiste nessun bisogno di nuova forza lavoro in Italia e in Europa. Non ci servono nuovi immigrati. E poi basta giocare con le parole e con i numeri i veri profughi, i veri rifugiati, sono soltanto il 30 degli immigrati clandestini che arrivano in Italia e il termine rifugiato significa che la persona tornerà al suo paese di origine una volta finita la guerra. Per questo le discussioni su integrazione a lungo termine sono inutili. Voi, invitate gli immigrati a raggiungere oggi questa Europa della povertà, della crisi, siete dei folli. Lo sappiamo tutti che la politica delle porte aperte per tutti porterà alla morte dei popoli europei. Vergognatevi, perché siete complici di questo schifoso business di esseri umani. Voi non state salvando vite umane dalla povertà ma state importando milioni di nuovi schiavi. La verità è che il business degli immigrati fa il gioco delle multinazionali tanta nuova manodopera a basso costo che farà ridurre ancora di più i salari dei nostri cittadini.